Barroso je t'aime, moi non plus, et, de toute façon, on ne te croit pas, mais on va voter pour toi.

Martin Schulz, tu fais une grande déclaration en disant on va réfléchir, alors que tout le monde sait que vous allez voter pour la Commission.

je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, Martin! Tu n'es pas encore Président du Parlement!

Nous avons des grands groupes, qui vont soutenir la Commission Barroso. Ils sont incapables de faire ensemble une résolution pour expliquer pourquoi ils soutiennent cette Commission.

Parce qu'ils ne sont pas pour la Commission et au moins Guy Verhofstadt est clair je suis pour les libéraux, et l'autre est pour le PPE, et l'autre est pour les socialistes...

savez, Guy Verhofstadt, nous avons été le seul groupe à être critique, même quand il y avait un Vert dans la Commission ou une Verte. Ce n'est pas notre jeu politique. Ici, nous avons à savoir si cette Commission aura une vision, de l'ambition et de la détermination.

Mais, toute la Commission ensemble, la somme des zéros fait des plus. Ce sont les nouvelles mathématiques de la Commission Barroso. Non, ça ne marche pas comme

Quelle a été l'initiative de la Commission face à la crise en Grèce?

Je vous donne un conseil. Un des problèmes de la Grèce, c'est son budget pour la défense.

Quel est le problème? C'est Chypre, c'est la relation avec la Turquie. Où est l'initiative de la Commission pour régler le problème de Chypre, pour qu'enfin le PIB de la Grèce soit soulagé de ce conflit idiot, imbécile, qu'on doit régler en tant qu'Européens? Initiative de la Commission zéro!

Mais, de toute façon, je veux que vous ayez des idées, je veux que vous défendiez quelque chose. Vous nous dites toujours c'est important, il faut coordonner, je vais coordonner....

On a un problème fondamental ici, c'est que nous, Parlement, nous devons enfin démontrer notre rapport à la Commission. Et nous, évidemment que nous travaillerons avec la Commission, évidemment que nous travaillerons avec les commissaires, évidemment que je sais qu'il y aura une majorité. Mais ce que je voudrais une fois, c'est qu'on arrête avec les banalités, qu'on arrête avec les généralités. On veut une Europe politique. À chaque fois qu'il y a une occasion d'avoir une Europe politique, on rate le coup! Quand, à Copenhague, l'Europe doit aller de l'avant, on rate le coup! Je veux qu'à un moment, Monsieur Barroso, les commissaires les anciens, les futurs nous disent pourquoi ils ont raté le coup, pourquoi l'Europe n'était pas politique, pourquoi l'Europe n'était pas un global player

Il ne dit pas pourquoi, lui, il n'a pas joué son rôle.

Il y en a assez.